Żyjąc obecnie w zglobalizowanym świecie, musimy w szczególności wspierać rozwój nowych technologii umożliwiających sprawniejsze komunikowanie się i korzystanie z przepływu danych. W chwili obecnej Unia Europejska bierze czynny udział w wyścigu technologiczno innowacyjnym, który przesądzi o pozycji lidera w nowym, coraz bardziej cyfrowym świecie.

Polska prezydencja dołożyła wszelkich starań, aby RSPP weszło w życie jak najszybciej, tym bardziej że zarówno Komisja, jak i Rada opowiadają się za przyjęciem dokumentu w obecnej formie.

Pamiętajmy zatem, że efektywne korzystanie z przesyłu danych przez obywateli i przedsiębiorców jest wyzwaniem, ale również niepodważalnym krokiem w celu podniesienia jakości nauki i pracy, a tym samym gwarancją rozwoju kolejnych pokoleń Europejczyków.